von den Gipfeldiskussionen. Als ich Ihnen zugehört habe heute Morgen und auch jetzt, Herr Barroso, oder auch Herrn Van Rompuy oder dem Rat, gewinne ich ein Gefühl dafür, warum der Funke nicht überspringt.

Es ist falsch, dass sie nicht da sind. Aber sie erfahren auch nicht wirklich etwas Neues. Sie erzählen uns Dinge, die bereits zwanzig Mal in der Zeitung standen, und Sie geben keine Antwort auf die sehr spitzen Fragen, die formuliert worden sind. Was ist denn mit der Finanztransaktionssteuer? Kollege Schulz hat mehrfach danach gefragt. Wo ist die Antwort geblieben?

Ich möchte auch wissen, warum der Europäische Rat, die belgische Ratspräsidentschaft, sagt, sie ist dafür, warum der Europäische Rat bei seinen letzten drei Gipfeltreffen immer nur darüber geredet hat, dass man eine Machbarkeitsstudie auf globaler Ebene empfiehlt und nicht eine auf europäischer Ebene. Warum eigentlich nicht?

Und bitte nochmals, Herr Barroso Wann kommt denn Herr Šemeta dem nach, was dieses Parlament Anfang des Jahres gefordert hat, dass wir die Machbarkeitsstudie auch für Europa wollen? Wenn Sie eine Meinung zu diesem Thema vortragen, dann ist dieser Saal auch voll und wir hören Ihnen zu. Aber weichen Sie nicht länger aus.

Fragen Sie einmal die Kollegen im Haushaltsausschuss, über welche Kleinigkeiten sie im Moment streiten mit dem Rat, um welche kleine Beträge.

Man muss die Rollen auch mit Leben erfüllen, und dann springt der Funke wieder über. Das erwarten wir von Ihnen.